Je ne voudrais pas intervenir dans le déroulement de cette étape décisive, qui va s'étendre d'ici quelques semaines, lorsque le peuple espagnol se sera exprimé par les urnes. Le Conseil européen du 21 juillet a exprimé à l'égard de la politique espagnole toute la satisfaction qui était la sienne de voir le gouvernement espagnol prendre les mesures de consolidation que nous souhaitions. Par la suite, et après le 21 juillet, le gouvernement espagnol a pris d'autres mesures. Je pars du principe qu'indépendamment de la formation politique qui dirigera l'Espagne d'ici quelques semaines, cette voie celle de la consolidation sera poursuivie.

Pour le reste, je ne donne jamais comme vous le savez, mon cher Antonio López Istúriz White des recommandations en public à des gouvernements que je peux voir une fois par mois dans une formation plus restreinte.